Die UN Menschenrechtskonvention, die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten wie auch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union verbieten Diskriminierung aufgrund sexueller Ausrichtung. Die Europäische Union hat nicht nur innerhalb ihres Gebietes Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte, wir haben auch die internationale Verpflichtung, im Umgang mit Drittstaaten auf der Einhaltung dieser Rechte zu bestehen und Missstände zu kritisieren, umso mehr, als wir Drittstaaten wie Uganda, die mit uns Partnerschaftsabkommen eingegangen sind, durch den Europäischen Entwicklungsfonds auch finanziell unterstützen. Wir haben deshalb sogar ein Recht, uns zu äußern, wenn diese Drittstaaten sich nicht an die Menschenrechtsklauseln halten, die solche Partnerschaftsabkommen vorgeben. So hat auch Uganda internationale Menschenrechtsstandards zu respektieren, da es mit der Europäischen Union das Abkommen von Cotonou eingegangen ist, das unsere organisierte Entwicklungshilfe mit den AKP Staaten regelt. Bereits vor einem Jahr haben wir Uganda in einem Entschließungsantrag aufgefordert, von seinem geplanten Gesetz und der Kriminalisierung Homosexueller abzusehen. Ein Jahr danach ist die Situation schlechter geworden.

Wir möchten noch einmal betonen, dass die EU sich allgemein gegen die Todesstrafe ausspricht und gegen homophobe Gesetze dieser Art.